Denn natürlich ist es wichtig, dass wir mehr Sicherheit vor Angriffen auf Informationssysteme brauchen. Natürlich ist es richtig, dass wir da politische Schritte ergreifen.

Und Strafrecht löst Sicherheitsprobleme, gesellschaftliche Probleme per se eben nicht. Und das Strafrecht ist übrigens auch eigentlich ein Mittel, das man als Ultima Ratio einsetzen sollte.

Aber man muss eben auch dazusagen, der Effekt, der hier erzeugt wird, nämlich Strafen immer nur weiter zu verschärfen, ist der falsche Effekt. Stattdessen wäre es wichtig gewesen, genau das aufzunehmen, was Herr Enciu vorgeschlagen hat, nämlich auch die Verantwortlichkeit von Betreibern bei Lücken in Informationssystemen. Stattdessen werden jetzt diejenigen bestraft, die diese Lücken aufzeigen.